Transpunerea directivei a reprezentat o provocare pentru multe state membre, și chiar la acest moment unele nu au reușit să transpună actul legislativ. Motivele sunt controversele referitoare la încălcarea dreptului la viață privată. Și în România situația a fost asemănătoare, iar proiectul de lege a fost declarat neconstituțional inițial. Abia în acest an s a reușit transpunerea directivei. De aceea, consider că trebuie elaborat un nou cadru, care să țină cont de aspectele controversate. Comisia trebuie să ia în considerare constituțiile statelor membre atunci când elaborează aceste propuneri. De asemenea, propunerile vor trebui să respecte dreptul la viață privată și la intimitate. Deși Comisia a anunțat încă de anul trecut despre intenția de a modifica directiva, până acum nu a făcut o. În opinia mea, noua propunere ar trebui să fie lansată până la finalul acestui an, pentru a evita ca alte state membre să ajungă în fața Curții de Justiție.